Myslím si, že je důležité nejen odsoudit tento faktický stav, ale i ten děravý zákon, jak zde byl popsán. Rovněž nedodržování mezinárodních závazků, které na sebe Bangladéš přijal.

Ale myslím si, že bychom také neměli být pokrytci a zároveň bychom měli říci, co se stane, pokud do evropských zemí přijede obyvatel muslimských zemí a má s sebou manželku, která je například pod věkovou hranicí patnácti let, a budou v evropském prostoru konzumovat manželství. Já si myslím, že bychom měli i v této věci jasně říci, že takovéto jednání je v evropském prostoru nepřípustné a že bychom měli tímto způsobem odsoudit i to chování, ke kterému dochází, a o čemž víme, na území Evropy.